Hay que deducir de sus palabras que aprecia y asume muchas de nuestras valoraciones, y digo nuestras porque este informe ya no solo es mío, sino que reúne un amplio consenso, y eso es lo positivo.

Yo lo lamento.

Ni causa política, ni no política el terrorismo debe ser rechazado de plano en una sociedad democrática.

Ya en el apartado 4, que además vamos a mejorar con una enmienda socialista para abundar en el reforzamiento de la protección de los datos, no es necesario hablar de perfiles porque puede llevar a confusión y parecer que hay una discriminación, cuando estoy seguro de que no se va a intentar.

Y, por lo demás, yo creo que vamos a cumplir realmente con el mandato que se nos dio.

Estoy seguro, porque está demostrando talante y coraje, y agradezco que haya lamentado lo ocurrido el 29 de abril de este año.